Hvala še enkrat za besedo. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim gospodom Jožetom Horvatom je trinajstega enajstega dva tisoč osemnajst v postopek sprejema vložila predlog Zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v katerem predlagajo enkraten dvig višine posameznih pravic. Potrebo po sprejemu zakona predlagatelj utemeljuje zlasti z demografskimi trendi, kjer se sicer strinjamo, da je potrebno ukrepanje, vendar pa moramo ukrepe izvajati koordinirano in celovito, v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti, in sicer Resolucijo o družinski politiki dva tisoč osemnajst- dva tisoč osemindvajset, Vsem družinam prijazna družba in pa strategijo dolgožive družbe. V predlaganem mnenju vlada navaja, da so bili v letih dva tisoč osemnajst in za leto dva tisoč devetnajst, storjeni konkretni koraki, ki bodo izboljšali kakovost življenja družin, zlasti njihov materialni položaj. S prihodnjim letom se zaradi izpolnitve pogojev v zakonu sproščajo še zadnji varčevalni ukrepi na področju družine, ki bodo v letu dva tisoč devetnajst zahtevali dodatna finančna sredstva v višini petintrideset milijonov evrov. Finančne posledice predlaganega zakona predlagatelj opisuje oziroma ocenjuje na petinsedemdeset milijonov, vendar pa ne pojasni, na kakšen način so bile finančne posledice izračunane. Predlagani dvig zneskov pri pravici do pomoči ob rojstvu otroka in pravici do dodatka za veliko družino, bi torej imel pomembne finančne posledice in s tem vpliv na doseganje srednjeročnega javnofinančnega cilja in spoštovanja Zakona o fiskalnem pravilu. Za Slovenijo je pomembno, da v ugodnih časih ustvari zadosten potencial in vztraja na začrtani poti, da bo strukturni saldo Sektorja država uravnotežen konec leta dva tisoč dvajset, ko dosežemo naš srednjeročni cilj. Zaradi navedenega vlada predloga v tem trenutku ne podpira. Hvala.